Señor Presidente, señora Mogherini, muchas gracias por estar aquí y por su actitud, sobre todo. Para la Unión Europea reconocer el Estado palestino es solo el principio. Implica asumir un nuevo papel activo en relación con el conflicto que los Estados miembros han sido incapaces de detener o reconducir durante tantos años. Un papel activo no solo humanitario ni de retórica condenatoria.

dos, evitar o cerrar nuevos y anteriores asentamientos tres, reconstruir sistemáticamente ciudades e instalaciones tantas veces como haga falta

y seis, estar presente, estar ahí, enviar ya una delegación de este Parlamento Europeo a Gaza y, en alguna medida, adoptar una actitud en relación con Palestina como si fuera nuestro protectorado. Esa yo creo que es la responsabilidad que asume la Unión Europea cuando reconoce el Estado palestino.